Gospodine predsjedavajući, Europska unija nema budućnost ako ne prizna suverena prava svake države da vodi autonomnu politiku u područjima koja nisu u isključivoj nadležnosti Unije.

Kako postoje oni koji ta pravila gledaju ponekad zaobići, tako postoje i oni koji nameću svoja tumačenja. Nemojmo smetnuti s uma da su, kad su financije pa i ljudska prava u pitanju, brojne države članice zaobišle europska pravila, neke i u više navrata, ali nijedna nije bila stigmatizirana ili kažnjena na način kako se želi sankcionirati Mađarsku i Poljsku.